Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la pollution des océans par le plastique est un enjeu majeur, il est donc de notre devoir d'être ambitieux et je pense que l'accord trouvé entre les institutions est un bon accord. Il prend en compte les réelles possibilités de substitution des plastiques et nous engage dans une voie de progrès. Je tiens d'ailleurs à remercier la rapporteure, Madame Ries, et les rapporteurs fictifs pour le travail accompli. Je ne reviendrai pas sur les propositions présentes dans ce texte.

Je me réjouis de pouvoir témoigner, ici, que dans mes divers déplacements dans les entreprises de plasturgie, la logique d'économie circulaire et la réutilisation des plastiques soient déjà bien intégrés. Et l'utilisation des plastiques biodégradables est biosourcée. Les entreprises investissent dans des solutions innovantes afin de permettre la valorisation des plastiques en bioplastique, matière première recyclée. Nous pouvons et devons néanmoins faire mieux, et c'est ce que nous demandons par ce texte.